Yo no recuerdo, en dieciséis años de actividad parlamentaria, haber tenido una situación de tanta presión por parte de los Ministros de Hacienda nacionales. Está claro que, por parte del Consejo, se va a buscar una reducción de los créditos de pago, incluso por debajo del 1 basada sobre todo en la subejecución que ya empieza a aparecer de los Fondos Estructurales, debido a las dificultades de tesorería en los Estados miembros. El Consejo también querrá establecer reducciones de créditos de compromiso en la categoría de los gastos administrativos para adecuar así esa categoría nº 5 a la tendencia general de recortes que aparece en las administraciones nacionales. Y, por supuesto, el Consejo querrá crear grandes márgenes en las categorías de gasto para salvaguardar algunas de las prioridades que ha detallado la ponente, como son Kozloduy, ITER o Galileo, que, siendo muy importantes, no estaban previstas en las actuales perspectivas financieras. Es evidente que las circunstancias son extraordinarias y no estaban previstas cuando aprobamos, en diciembre del año 2006, el marco financiero plurianual y que, de existir alguna flexibilidad en el mecanismo del presupuesto comunitario, sería ahora el momento de demostrarlo, pero esto va a requerir

Las crisis en las tesorerías nacionales son un hecho, pero las prioridades políticas de la Unión Europea, expresadas por ejemplo en este mandato presupuestario, son también un hecho. Seguro que todos haremos un ejercicio de responsabilidad, seguro que encontraremos partidas presupuestarias de donde ahorrar, pero recordemos que una estrategia de crecimiento económico de la Unión Europea pasa por tener un presupuesto de la Unión suficiente.